To je, myslím si, dosť zrozumiteľný odkaz členských štátov určený Komisii aj Parlamentu, že šetrenie a efektívnejšie využívanie peňazí daňových poplatníkov sa nemá týkať len našich občanov a štátov, ale aj európskych inštitúcií a ich aktivít. Ak si Európska komisia napriek tomu nevie dať rady s vymedzením výšky stropu viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, mala by aj v súvislosti s doposiaľ neuhradenými záväzkami Únie vyvolať expertné rokovanie s Radou a Parlamentom o technike vysporiadania starých neuhradených záväzkov, ako aj o správnom nastavení výšky rozpočtového stropu na rok